Zgadzam się z panem całkowicie. Ja tylko podkreślam, że Unia Europejska dzisiaj ma najdalej idące cele, jeśli chodzi o skalę światową, globalną, bo problem jest globalny. A najważniejsze dzisiaj jest, żeby patrzeć na to, jak realizowane to jest w skali świata.

2030. Mamy wewnętrzne zobowiązania między krajami członkowskimi i trzymamy się tego, ale w skali świata wiemy, jak było z protokołem z Kyoto. Byliśmy praktycznie samotni.